tillögur sem fram koma á alþingi sem hefðu orðið mjög til bóta og beint þróuninni á annan veg ef þær hefðu verið teknar alvarlega mér finnst ekki gert nóg úr alþingi að þessu leyti í þessu er fólgin gagnrýni á þáverandi stjórnvöld að hafa ekki hlustað á þau rök sem þarna voru reidd fram þetta finnst mér vera ákveðin brotalöm að gera ekki betur grein fyrir þessu síðan nefndi ég staðreyndavillur sem lúta að íbúðalánasjóði það eru náttúrlega brotalamir sem mikilvægt er að leiðrétta margt síðan orkar tvímælis þar tók ég sem dæmi álitamál sem snúa að vöxtum það er ekkert algilt í þeim efnum það er álitamál sem ég þó hef miklar efasemdir um afstöðu skýrsluhöfunda hvað það snertir en ég vil þó segja að allt þetta er smávægilegt miðað við þau verðmæti sem eru fólgin í skýrslunni að því leyti að hún er umræðugrundvöllur til að ræða það sem þar kemur fram og líka þá hitt sem á skortir og mismikilvægt að þessari umræðu verði haldið áfram og komið á framfæri ábendingum um það sem missagt er í skýrslunni við þá nefnd sem hér tekur hana til umfjöllunar hvaða stjórnvaldsaðgerðir eru mikilvægastar ég held að þetta sé safn aðgerða þetta er röð aðgerða en það sem skiptir fyrst og fremst máli held ég ofar öllu öðru er hugarfarið er afstaða er doðinn er foringjaræðið er hjarðmennskan og það er þetta sem er viðfangsefni